fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum með frumvarpinu eru lagðar til tvær breytingar á fertugasta og aðra grein laga númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt samkvæmt núgildandi fyrstu málsgrein fertugustu og öðrum laga um virðisaukaskatt fá byggjendur íbúðarhúsnæðis endurgreiddan sextíu prósent

sem þeir greiða af vinnu manna á byggingarstað og vegna vinnu við endurbætur eða viðhald með frumvarpinu er lagt til að þetta endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts verði á tímabilinu fyrsta mars næstkomandi til fyrsta júlí tvö þúsund og tíu hækkað úr sextíu prósent í hundrað prósent heimild til að endurgreiða virðisaukaskatts af þessu tagi var fyrst lögfest árið nítján hundruð áttatíu og níu til ársins nítján hundruð níutíu og sex var virðisaukaskattur vegna vinnu manna á byggingarstað og vegna endurbóta og viðhalds endurgreiddur að fullu sú heimild var lækkuð niður í sextíu prósent árið nítján hundruð níutíu og sex til að mæta tekjutapi ríkisins vegna breytinga á lögum um vörugjald vegna þeirra aðstæðna sem nú eru í efnahagslífi þjóðarinnar er með frumvarpinu lagt til að hlutfall þessara endurgreiðslna verði tímabundið hækkað úr sextíu prósent í hundrað prósent vegna vinnu manna á byggingarstað og til eigenda íbúðarhúsnæðis vegna vinnu manna við endurbætur og viðhald markmiðið með slíku ákvæði sem er ákvæði til bráðabirgða

er að koma til móts við húsbyggjendur sem eiga í erfiðleikum vegna yfirstandandi efnahagsþrenginga sporna gegn svartri atvinnustarfsemi og hvetja til aukinnar starfsemi á byggingamarkaði ekki síst þetta síðast talda að hvetja til þess með ívilnandi aðgerðum að fólk noti nú tækifærið og ráðist í framkvæmdir af þessu tagi viðhald endurbætur eða klári byggingar sem eru í smíðum og nýti sér þá um leið hagstæðar aðstæður á vinnumarkaði þar sem þar sem nú er auðvelt að fá starfsmenn til starfa við slík verkefni en hefur ekki endilega verið á undanförnum árum eins og kunnugt er

en það er mikilvægt þegar atvinnuástandið er jafn bágt og nú er og horfur eru á á næstunni meðal annars og ekki síst í byggingariðnaðinum það er ljóst að það er orðið mikið atvinnuleysi sá geiri okkar atvinnulífs hefur dregist harkalega saman hér ætti að mega ætla að hagsmunir færu vel saman hagsmunir þeirra sem þarna fá hagstæðara umhverfi til að ráðast í þessar framkvæmdir hagsmunir byggingariðnaðarins og þeirra starfsmanna sem þar hafa misst atvinnu eða dregið úr atvinnu hjá og ekki síst hins opinbera í þeim skilningi að þetta gæti þá slegið eitthvað á atvinnuleysi sem ella yrði meira sem þessu næmi með tilheyrandi mannlegum erfiðleikum og kostnaði auk þess er náttúrlega rétt að geta þess að það er almennt litið svo á og var meginröksemdin fyrir þessu fyrirkomulagi á sínum tíma að aðgerð að þessu tagi stuðli að minni undanskotum frá skatti og dragi úr líkum á svartri atvinnustarfsemi og loks eins og áður sagði að þessi aðgerð vonandi dregur nokkur úr þörf fyrir greiðslu atvinnuleysisbóta á móti í annan stað er með frumvarpinu lagt til að auk verksmiðjuframleiddra íbúðarhúsa verði heimilt í reglugerð að kveða á um endurgreiðslu ákveðins hlutfalls virðisaukaskatts af verksmiðjuframleiddum húseiningum samkvæmt núgildandi lagaákvæði nær þessi reglugerðarheimild í lokamálslið fyrstu málsgrein fertugustu og aðra grein eingöngu til endurgreiðslu ákveðins hlutfalls virðisaukaskatts af verksmiðjuframleiddum íbúðarhúsum það hafa auðvitað ýmsar breytingar átt sér stað í byggingarháttum frá þeim tíma sem þetta ákvæði í fyrstu málsgrein fertugustu og aðra grein var sett byggingaraðferðir og byggingartækni hafa breyst og sala til dæmis á steinsteyptum húseiningum hefur aukist umtalsvert þannig fer þá bygging íbúðarhúsnæðis í auknum mæli fram annars staðar en á eiginlegum byggingarstað til að koma á jafnræði milli byggingaraðferða það er hvort bygging íbúðarhúsnæðis fer fram á byggingarstað eða með öðrum hætti er með frumvarpinu lagt til að heimilt verði með reglugerð að kveða á um endurgreiðslu ákveðins hlutfalls

húseiningum sem komið hafa til sögunnar í talsverðum mæli eftir að þetta ákvæði var sett þar sem uppgjörstímabil virðisaukaskatts eru tveir mánuðir vegna nýbygginga er með frumvarpinu lagt til að gildistaka miðist við upphaf næsta reglulega uppgjörstímabils það er fyrsta mars tvö þúsund og níu og ég vonast til að virðulegt alþingi geti haft þetta í huga við skoðun sína á málinu að það væri ákaflega æskilegt að það væri orðið að lögum fyrir þennan tíma helst svolítið fyrir þennan tíma þannig að

til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu og ég vil svo bara bæta því við að það er svo mikilvægt að sjálfsögðu að þetta úrræði verði vel kynnt fyrir þeim sem það geta nýtt sér á næstunni þannig að menn geti lagt sín plön og sínar áætlanir fljótt því að þeim mun fyrr sem þetta mundi leiða til betra ástands í byggingariðnaði og skapað störf þeim mun betra augljóslega eins og atvinnuástandið hefur verið að þróast að undanförnu